Ce drame fait penser à ces quelques vers de Paul Verlaine dont on pourrait croire qu'ils ont été écrits pour en montrer l'horreur telle l'affreuse mort sur un dragon se montre, passant comme un tonnerre au milieu des humains, renversant, foudroyant, tout ce qu'elle rencontre, et tenant une faulx dans ses livides mains. N'oublions jamais ce qui s'est passé, mais allumer des bougies et déclamer des poèmes ne suffit pas. Il faut prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'un tel drame ne se reproduise jamais. Écrasons le califat de Daech, renforçons nos services de renseignement et de sécurité, fermons les mosquées salafistes qui prêchent la haine et défendons sans faiblesse nos valeurs et notre identité contre le fondamentalisme islamiste.